Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Bom izkoristil, bi rekel, to poslovniško kar se da se, bi rekel, opravi, bi rekel javna razprava v zvezi s tem vprašanjem, pa na na začetku nisem nameraval, vendar tukaj se mi zdi, da je pa minister ni odgovoril, bi rekel, v tej smeri, no, in se mi zdi občutek, da ga bodo ponovno ti koalicijski partnerji peljali vsak v svojo smer. Dejstvo je, da je po zakonu o kapitalski družbi, kar približno zagotavlja lahko do petdeset milijonov letno za pokojninsko blagajno in to, glejte, je kaplja v morju glede na sredstva, ki jih pokojninska blagajna letno uporablja. In tukaj se mi zdi, če se boste že odločili za oblikovanje demografskega rezervnega sklada, da bi mogli tukaj razmišljati predvsem bistveno višjih številkah, ki bi bile kot alternativa pri, polnjenju pokojninske blagajne. V drugem primeru bo pa verjetno tukaj šlo zgolj samo za boj, med, koalicijskimi strankami, tukaj predvsem med strankami, Socialnih demokratov in pa Desusa, kdo bo imel vpliv na Telekom, kdo bo imel vpliv na Zavarovalnico, Triglav, kdo bo postavljal člane nadzornega sveta in katera imena bodo potem, prišla v uprave, ki jih bodo ti, člani nadzornih svetov, ki bojo jih bojo stranke imenovale, bi rekel, tukaj oblikovale. Jaz sem prepričan, da ta koncept je slab, in dejstvo je, spoštovani minister, da bi bilo, bi rekel, smotrno razmisliti , da bi rekel ta demografski rezervni sklad in pa, strategijo upravljanja državnega premoženja, bi rekel, nekako predstavite širši javnosti in pa, parlamentu v celoti. Hvala.